Monsieur le Président, Monsieur le Haut représentant, le peuple libanais est un peuple ami, ce sont nos frères.

Je demande que nous puissions envoyer rapidement une délégation du Parlement européen j'ai déjà écrit en ce sens, afin d'être accompagnés du haut représentant pour créer, nouer encore et construire encore davantage ces liens importants entre l'Europe et le peuple libanais et pour accompagner ces réformes nécessaires en soutien au peuple libanais.